Avertizam atunci asupra faptului că revoluția egipteană este în pericol și că societatea nu a fost nicicând atât de divizată.

Pedepsele cu moartea pronunțate în procesul asupra evenimentelor de la Port Said de acum un an, reprimarea brutală a manifestațiilor din ultimele zile, anularea alegerilor legislative, declararea stării de urgență în mai multe localități, înrăutățirea situației femeilor, presiunile la care sunt supuse organizațiile societății civile, toate acestea sunt profund îngrijorătoare. La doi ani după căderea regimului Mubarak și la nouă luni după alegerea președintelui Morsi, tranziția politică egipteană este sub semnul întrebării, pentru că e jalonată de violențe, contestare și polarizare. În același timp, semnalele pe care le primim de la organizațiile societății civile indică faptul că Europa nu trebuie să abandoneze Egiptul. Dimpotrivă, trebuie să fim prezenți și să utilizăm instrumentele de care dispunem, pentru a ne asigura că un proces politic incluziv, bazat pe dialog național autentic și implicarea tuturor forțelor politice democratice demarează în sfârșit.